Především na těch hranicích, přes které mohou přicházet zahraniční bojovníci vracející se např.

Ti bezesporu představují velikou hrozbu pro bezpečnost EU a je potřeba je zastavit.

Tato kontrola hranic musí probíhat inteligentně. Proto v tomto ohledu dávám velikánskou naději nařízení, které bylo před měsícem přijato.

Myslím, že je potřeba daleko více pracovat s databázemi SIS a Interpolu, a to nejen na vstupu, ale i na výstupu ze schengenského prostoru. Každý stát musí svědomitě a zároveň efektivně kontrolovat, aby osoby přicházející do EU nepředstavovaly hrozbu pro veřejnou správu, vnitřní bezpečnost a veřejné zdraví. Přestože tyto kontroly, dámy a pánové, mohou představovat nějaké problémy s plynulostí dopravy na hranicích a s tím spojené nepříjemnosti pro osoby dojíždějící za prací, jako je tomu např. mezi Chorvatskem a Slovinskem, považuji tyto přísnější kontroly za velmi důležitý instrument k zajištění bezpečnosti EU. Ta by měla být, dámy a pánové, vždy na prvním místě.